În acest sens, politica de coeziune reprezintă, alături de politica agricolă comună, un domeniu prioritar în perspectiva negocierilor privind noul buget al Uniunii Europene post 2013. Este esențială menținerea unei ponderi importante a politicii de coeziune în cadrul bugetului comunitar post 2013 pentru ca Uniunea Europeană să și îndeplinească obiectivele ambițioase și să sprijine în mod corespunzător implementarea strategiei Europa 2020. Politica de coeziune trebuie, însă, să genereze eficiența investițiilor mai ales printr o programare strategică a fondurilor, prin concentrarea tematică a obiectivelor și prin simplificarea regulilor de implementare.